Señora presidenta, el autoritarismo no llegó a Europa con el COVID, pero, desde luego, en muchos países el COVID se está utilizando como una coartada para recortar derechos y libertades fundamentales.

Apoyamos por eso cualquier propuesta que luche contra una aplicación clasista, racista y sexista de estas medidas y, por eso, en su momento, denunciamos los confinamientos de clase que se aplicaron en la Comunidad de Madrid. Pero igual de importante es decir que este clasismo, este racismo y este sexismo ya estaban presentes en el acceso a los derechos fundamentales antes de la pandemia los desahucios, la mercantilización de la sanidad, la precarización de la educación, el mantenimiento de miles de personas en la irregularidad, la venta de residencias a fondos buitre, la pobreza energética. No caigamos en el error de pensar que el COVID ha creado estas desigualdades. Urge poner el foco en el problema de fondo las políticas neoliberales y ecocidas que se vienen imponiendo desde hace años en los países de la Unión Europea. Tenemos que salir de esta crisis no recortando derechos, sino ganando derechos nuevos.